Señora Presidenta, señora Comisaria, a usted, como a otros, quería preguntarle algo que no surge suficientemente en este debate.

Pero, ocurre mucho en la Unión Europea, pasan las semanas y los meses y la gente se olvida. Lo que me gustaría es que se tomaran medidas que fueran irreversibles y que impidieran que hoy ese tipo de hechos volviera a ocurrir, no solo en Bangladés sino también en China, en Singapur, en Corea y en otros países del sudeste asiático donde no hay condiciones ni de seguridad física, ni de seguridad social para esos trabajadores. En una palabra, nuestro instrumento más inmediato son las empresas multinacionales textiles, con matriz europea, a las que podemos imponer sanciones muy fuertes para impedir que vuelvan a producir en esas empresas textiles. ¿Es usted partidario de esa medida?